Seit die Arbeitsmärkte im Jahr 2008 die ersten Auswirkungen der Krise zu spüren bekommen haben, sind in Europa rund 5,6 Millionen Arbeitsplätze verlorengegangen.

In der Schule muss vor allem sichergestellt werden, dass jeder Schüler dem Unterricht in der jeweiligen Sprache des Mitgliedstaates folgen kann.

Die KMU spielen eine zentrale Rolle bei der Aus und Weiterbildung, und zwar sowohl in hochspezialisierten innovativen Sektoren, als auch wenn es gilt, grundlegende handwerkliche Fertigkeiten zu vermitteln.

Abschließend eines noch Wie wir alle wissen, sind auch die Konjunkturaussichten für 2012 alles andere als rosig, und man spricht von einer drohenden Rezession.

Es hat doch keinen Sinn, wenn wir neben den aktuellen und den künftigen Arbeitslosen auch noch weitere unqualifizierte Menschen zu uns nach Europa holen.